Elnök Úr, a városi élethez képest jelenleg igen korlátozott lehetőségeket kínáló falvakat Európa szerte veszélyezteti az elnéptelenedés. Ez a folyamat már most is komoly kulturális, szociális és gazdasági problémák forrása, amelyek idővel csak még inkább felerősödnek.

Magyarországon, amelyek, úgy tűnik, nem ódzkodnak ellopni még az Uniótól élelmiszercsomagokra kapott milliókat sem.

Internet elérhetőség, minőségi oktatás, fejlett egészségügyi szolgáltatások, jó közlekedés és természetesen érdemi munkahelyek elérhetősége.